Madame la Commissaire, mes chers collègues, je tiens tout d'abord à remercier M.

2009. Après une mise en suspens en raison de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne et du nouveau règlement sur les mesures d'exécution, ce rapport transpose des recommandations adoptées par la Commission générale des pêches pour la Méditerranée, en première lecture. Les recommandations adoptées par la CGPM consistent à imposer certaines restrictions à la pêche dans le golfe du Lion, notamment concernant le maillage des filets, la délivrance de permis de pêche et la protection des habitats naturels. Ce rapport est essentiel car il détermine des zones de pêche pour la Méditerranée.

Pour certains engins remorqués, le maillage minimal devra être fixé soit un filet à mailles carrées de 40 millimètres au niveau de la poche du chalut, soit, à la demande dûment justifiée du propriétaire du navire, un filet à mailles en losange de 50 millimètres, ayant une sélectivité reconnue pour la taille équivalente ou supérieure à celle des filets à mailles carrées de 40 millimètres. Le rapporteur a aussi demandé une nécessaire mise à jour du règlement en vigueur pour les actes d'exécution et une stricte clarification de la position du Parlement à ce sujet.

La Commission doit présenter au Parlement européen et au Conseil, d'ici au 30 juin 2012, un rapport sur la mise en œuvre de cette disposition sur la base duquel elle devra proposer des adaptations.